Această rezoluție, deși se adresează acestor două țări, cu situații diferite în ceea ce privește situația situația femeilor, are câteva chestiuni în comun și anume o situație dramatică în ceea ce privește egalitatea de șanse, drepturile femilor și, în special violența împotriva femeilor, cu predilecție ceea ce se întâmplă în Pakistan.

Legea din 2009 cu privire la combaterea violenței împotriva femeilor a fost pusă în vigoare. De asemenea, cred că reprezentarea femeilor s a îmbunătățit, dar trebuie să recunoaștem că va fi o situație dificilă după retragerea trupelor din Afganistan pentru că, în aceste condiții, cred că ceea ce s a câștigat în această perioadă există riscul de a se pierde foarte rapid. De aceea, Uniunea Europeană trebuie să intensifice programele de colaborare pentru a menține o situație îmbunătățită.